Pełne wdrożenie, jak i sprawne działanie mechanizmu eCall pozwoli zdecydowanie złagodzić skutki wypadków. Z danych Komisji wynika, że usługa ta przyczyni się do zmniejszenia czasu reakcji służb ratowniczych nawet o 50, co znacząco zwiększa szanse poszkodowanych w przypadku zagrożenia życia. Wprowadzenie tego środka alarmowego do powszechnego użytku uwzględnia zatem bardzo ważny interes społeczny. Chciałbym jednocześnie zaapelować o zwiększenie aktywności na rzecz pełnego upowszechnienia usługi numeru 112. Obecnie nadal stopień świadomości jej funkcjonowania pozostaje niewystarczający, a sam mechanizm nie zawsze działa sprawnie.